Z ogromną uwagą wysłuchałem tego, co mówił pan komisarz Vella.

Mówimy o tym, że chrześcijanie padają ofiarą jakiejś nieokreślonej nietolerancji. Nawet słyszeliśmy o różnych kontekstach politycznych czy ekonomicznych, w jakich do prześladowań chrześcijan dochodzi.

żeby ta prosta konkluzja wreszcie padła?